Daher bitte ich Sie, diese beiden Quellen

Das ist mein ethisches Anliegen. Wenn Sie dem nicht nachkommen, werde ich das nicht unterstützen können!